Frau Präsidentin, sehr geehrte türkische Gäste! Die Aufklärung des gescheiterten Putsches, die ohne Zweifel notwendig ist, dient in der Türkei immer mehr als Rechtfertigung dafür, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit und Menschenrechte zu begraben. Zehntausende Männer und Frauen Lehrer, Richter, Rechtsanwälte, Akademiker, Oppositionspolitiker, Bürgermeister, Soldaten, Menschenrechtler und auch Hunderte kleiner Kinder sind seit Monaten und Jahren in der Türkei im Gefängnis. Es sind in der Türkei mehr Journalisten eingesperrt als in jedem anderen Land. Mehmet Altan und Şahin Alpay bleiben eingekerkert, obwohl das Verfassungsgericht ihre Haft als unrechtmäßig verurteilt hat.

Ich möchte deshalb hier dringend appellieren, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte endlich und ohne weitere peinliche Verzögerung diese Fälle von Unrecht verhandelt und entscheidet. Denke ich an die Türkei, bin ich oft zornig, aber auch traurig.

Denke ich an Afrin, muss ich Ihnen sagen, erfasst mich pure Angst. Das, was in Afrin und in Idlib passiert, das sind wieder Verbrechen an der Menschlichkeit, das verstößt in Afrin gegen das Völkerrecht.

Herr Hahn und Frau Mogherini haben die schwierige Aufgabe, von hier aus mitzunehmen, dass wir Sie bitten, einen neuen Flächenbrand in dieser Region aufzuhalten. Denn das ist es, was ich befürchte dass aus Afrin ein Flächenbrand wird. Ich appelliere auch, diese Botschaft in die Türkei zurückzutragen Die Türkei war lange stabil und auf einem guten Weg.